Pomáhá nám spotřebitelům, abychom se snadněji orientovali v nabídce výrobků a služeb a vybrali si podle svého ctěného přání. Unijní systémy ochrany budou fungovat vedle systému ochrany vnitrostátní. Systémy si nebudou konkurovat, ale tak, jak jsme navrhli, naopak se vzájemně doplňovat. Máme tak i lepší nástroj pro boj proti pirátskému, padělanému zboží. Nepopiratelnou výhodou evropské ochranné známky je, že na základě registrace jediné známky získávají její vlastníci jednotnou právní ochranu pro svou značku v celé Evropské unii. Kromě zvýšené právní jistoty vyplývající z jednotné právní úpravy místo osmadvaceti různých národních úprav to přináší podstatné snížení nákladů na registraci, udržování známek v jednotlivých státech i na související právní služby. A zlevňuje se i celý proces pro jednotlivého přihlašovatele. Cením si, že se nám podařilo najít řešení řady sporných otázek. Velice si vážím plodné spolupráce se všemi stínovými zpravodaji a Cecilie, tobě chci poděkovat speciálně za léčiva. Děkuji vám za pozornost a přeji ochrannou známku Veselé Vánoce.